Das ist eine vertrauensbildende Maßnahme, da wir den ja vorneweg ein wenig kürzen mussten.

Der andere Teil Wir alle wissen natürlich, wir haben diese vertrauensbildende Maßnahme ausgesendet.